Acesta e cazul fostului nostru coleg din Parlamentul European, George Becali, patronul echipei de fotbal Steaua București, fostă deținătoare a Cupei Campionilor Europeni.

O teribilă nedreptate i se face și marelui fotbalist Gheorghe Popescu, fost căpitan al Naționalei României și al echipei FC Barcelona, condamnat doar pentru a se dovedi că justiția funcționează în România. Nu, nu funcționează, ci terorizează. Moare fotbalul românesc.